Ați spus că fondurile promise pentru fondurile de susținere al sectorului laptelui vor fi repartizate statelor membre potrivit unui criteriu istoric, adică pe baza cotelor negociate, însă multe state membre acuză nedreptăți în privința acestor cote. De altfel, acesta este motivul pentru care multe state membre insistă pentru liberalizarea pieței. De exemplu, unele state nu pot produce nici măcar cât să acopere consumul propriu.

Doamna comisar a spus că fondurile vor fi repartizate statelor membre potrivit criteriului istoric, însă multe state membre acuză nedreptăți în privința cotelor în prezent alocate. De altfel, acesta este și motivul pentru care insistă pentru liberalizarea pieței.